De Nederlandse vissersgezinnen hebben de afgelopen jaren met Europese steun en toezeggingen volop geïnvesteerd in dit vistuig om in overeenstemming te komen met de aanlandplicht.

Als hun amendementen doorgaan, betekent dat de doodsteek voor vele Nederlandse vissersplaatsen zoals Urk, Den Helder, Scheveningen, Stellendam en nog veel meer, en de doodsteek voor de Nederlandse kottervloot. En bovenal en vergeet u dat niet de doodsteek voor het vertrouwen in de wetenschappelijk gefundeerde en degelijke Europese wetgeving in dit Parlement.

Want net werd gezegd sommige landen gaan uit Europa.